Byly spáleny tisíce rukopisů, čili to je samozřejmě kulturní devastace, ale ještě vážnější je ta devastace politická a ekonomická, která má daleko širší dosah, která se týká celého regionu. Jistě je známo, že moje frakce se staví často velmi rezervovaně k různým celoevropským řešením. V tomto případě ale musím jednoznačně podpořit angažovanost Evropské unie a celoevropské řešení. V každém případě podpoříme všechny kroky, které zajistí svrchovanost, stabilitu, bezpečnost, jednotu a územní celistvost Mali. Také o nějakém národním usmíření, o roli Francie už tady byla řeč a nezbývá ještě jednou než ji vyzdvihnout, protože i na té bilaterální úrovni prostě musel někdo jednat.